Garantarea depozitelor este un element indispensabil pentru sistemul de supraveghere a instituțiilor de credit. Sistemul va permite compensarea deponenților până la un anumit plafon, care este fixat la

Astăzi, sistemele din Uniune asigură niveluri diferite de protecție a depozitelor și impun băncilor obligații financiare inegale. Este important ca sistemul de garantare a depozitelor să asigure stabilitate financiară pentru clienți. De aceea, este nevoie ca deponenții să fie informați cu privire la produsele financiare garantate, dar și negarantate.